Een maand lang hebben wij formeel gevraagd om dat bezoek aan de gevangenis te mogen brengen. Nooit hebben wij een formeel, duidelijk antwoord gekregen.